Das ist immer die Sache Wenn es unbequem wird, wird jemand persönlich diffamiert. Ich glaube, ich werde niemals die Interessen Irlands und der Europäischen Union preisgeben für solche Leute, von denen Geld anzunehmen moralisch unverantwortlich wäre.